Dziś oburzamy się, gdy Turcja przesłuchuje i przetrzymuje panią Ebru Umar, dziennikarkę oskarżoną o obrazę Jego Ekscelencji Tayyipa Erdoğana. Zgadzam się, że głów państwa obrażać nie wolno, ale prezydent Turcji zapowiedział, że będzie walczył z nienawiścią do Turcji, do jej historii. No dobrze, ale dlaczego rząd Niemiec zgadza się na oskarżenie pana Jana Böhmermanna, który robi to samo.

Lecha Kaczyńskiego, bo rząd oświadczył cytuję wolność prasy jest dobrem wysokiej rangi i działania przeciwko niej nie są ze względu na konstytucję możliwe.